áréttingar og er í samræmi við þá afgreiðslu sem var á sambærilegu máli hér í desembermánuði síðastliðnum nefndarálitið er að finna á þingskjali sextíu og þrjú sem hefur verið dreift nefndin fékk á sinn fund ingva má pálsson frá fjármálaráðuneytinu og sömuleiðis fulltrúa bæði frá samtökum atvinnulífsins og alþýðusambandinu það var hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins og ólafur darri andrason frá alþýðusambandi íslands og kann nefndin þeim bestu þakkir fyrir að bregðast skjótt og vel við og gera grein fyrir sjónarmiðum samtaka sinna á fundi nefndarinnar það var sammerkt með samtökum atvinnulífsins og alþýðusambandinu að lýsa andstöðu við málið og áhyggjum af því og ekki síst ýmsum óæskilegum hliðarafleiðingum þess þá einkum þeim áhrifum sem það hefði á verðtryggðar skuldir landsmanna og hugsanleg áhrif á stýrivaxtaákvarðanir á næstunni þeir sem á nefndarálitinu